Wir sollten uns wieder auf das konzentrieren, was unsere Aufgabe hier ist.

Da bin ich ja froh, dass es im Rat doch geschlossener zugeht und man die Dinge schneller zusammenführen kann, als die vielen Rezepturen, die wir jetzt von den verschiedensten politischen Richtungen gehört haben. Wenn wir uns über eines im Klaren sein müssen, dann müssen wir doch gerade gemeinsam mühsam das aufräumen, was die Mitgliedstaaten bisher verhindert hatten. Die Amerikaner haben sich leichtgetan, eine europäische Regulierung zu machen, weil sie Institutionen auf der Ebene der Vereinigten Staaten vorgefunden haben.

des Vereinigten Königreichs.

Wir warten auf die Finanzmarktregulierung, wir warten auf die market abuse directive um nur zwei zu benennen, die wohl nächste Woche erst vorgeschlagen werden. Wir können nichts verabschieden, was nicht einmal auf dem Tisch liegt! Deswegen wirklich auch die Bitte an die Kommission, die Dinge voranzubringen. Es war alles für das erste Halbjahr dieses Jahres vorgesehen!

Sie können nicht dem Parlament vorwerfen, dass es seine Aufgaben nicht erfüllt.